Am votat în favoarea rezoluției, deoarece sectorul siderurgic se confruntă cu dificultăți serioase în momentul de față. Principalele provocări sunt legate de obligația de a reduce emisiile și costurile, precum și de nevoia de a menține o forță de muncă calificată. Mai mult, schimbările climatice și noua legislație de mediu reprezintă alte aspecte ce trebuie avute în vedere. Până în prezent, industria siderurgică a reușit să facă față relativ bine schimbărilor rapide de pe piața oțelului la nivel mondial. Și în țara mea, situația este dificilă, iar sectorul a înregistrat pierderi semnificative, mai ales după apariția crizei.